Hvala lepa. Res je. Število ilegalnih Slovenijo se povečuje, in pravzaprav ima Slovenija tudi na neki način težavo zaradi zlorabe azilnega postopka. Vemo, da se pravzaprav mnogi ilegalni migranti, zahtevajo postopek za mednarodno zaščito. Slovenija je v skladu z mednarodnimi pravni akti te stvari tudi tudi zagotavlja in moram povedati, da še preden steče, celoten postopek, večina teh oseb zlorabi ta postopek mednarodne zaščite in pravzaprav, pobegne v sosednjo sosednjo državo in to je ne samo problem Republike Slovenije, to je problem, držav članic celotne Evropske unije in tudi na zadnjem svetu ministrov za notranje zadeve Evropske unije smo se o tem, problemu tudi pogovarjali, iskali neko rešitev, vendar, žal neuspešno. Tako da, kar se pa tiče, kar se pa tiče ilegalnih, vam moram povedati, da je policija, v letošnjem letu prijela petinšestdeset sprovajalcev, in pa jim za dvainpetdeset oseb odredila tudi pripor. Tako, da, policija tukaj je uspešna pri preprečevanju, gre pa za poslovni model, kajti vsak dan, vidite v medijih, da pravzaprav je zaustavljeno eno, ali več vozil, tako kombiniranih kot osebnih, ki važajo ilegalne migrante in to je pravzaprav poslovni model teh združb, to pomeni, da je zagotovo povezano tudi z denarjem oziroma s s kapitalom, ki ga te kriminalne združbe na ta način pridobivanje pridobivajo in tukaj policija uspešno preprečuje. Je pa res, da je pravzaprav meja, schengenska meja obremenjena najbolj na področju Policijske uprave Koper, na področju Policijske uprave Ljubljana in pa na področju Policijske uprave Novo mesto, delno pa tudi na področju Policijske uprave, Maribor. Tako da, zaenkrat, se preprečuje, je pa res, da zloraba azilnega sistema je, velik problem, ki pravzaprav daje daje, bom rekel, posebno težavo pri pri teh ilegalnih migracijah, vendar to ni problem samo Republike Slovenije, ampak celotne držav celotne Evropske unije. Hvala.